Onorevoli colleghi, come sapete il Parlamento europeo è all'avanguardia per le azioni e le attività di propaganda in materia. Come avete visto, sono stati per mesi presentati una serie di spot, una serie di messaggi anche visivi dentro l'Istituzione per sollecitare l'attenzione di tutti i parlamentari e di tutti coloro che frequentano i nostri palazzi su un tema di così grande delicatezza.